la vague migratoire a submergé les fragiles barrières de ses frontières extérieures.

Plutôt que d'avouer l'échec de Schengen, l'Union cherche à faire diversion en créant un PNR européen, c'est à dire un fichage généralisé des centaines de millions de passagers aériens qui entrent dans l'Union ou qui en sortent. Ce fichage de masse n'aura aucune efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Il n'aurait d'ailleurs permis d'appréhender aucun des tueurs de Paris ou de Bruxelles. Le Contrôleur européen de la protection des données reconnaît lui même que le PNR aura, je cite, peu d'utilité pratique. Le PNR n'est donc qu'un enfumage destiné à masquer l'échec de Schengen, une tentative pitoyable de sauver une Union européenne à bout de souffle. La véritable solution consiste à rétablir le contrôle national des frontières intérieures, seule façon d'empêcher les terroristes étrangers d'entrer en France, quelles que soient les voies d'accès qu'ils empruntent terrestres, maritimes ou aériennes.